Ils viennent nous dire On va garder la supervision d'avant.

En décembre 2009, le Conseil Ecofin a verrouillé, à l'unanimité, une position qui bloquait toute possibilité de discuter en codécision. Le jour du Conseil Ecofin, les coordinateurs des quatre groupes de la commission ECON ont dit au Conseil que ça n'allait pas. Ensuite, pendant des mois, on nous a dit Peut être que vous allez vous taire. Puis, le 10 mai, la commission ECON a voté un texte exigeant. Voilà où nous en sommes, Messieurs les Présidents, et nous n'avons pas l'intention d'accepter un accord au rabais. Nous voulons nous aussi qu'il y ait des institutions au 1er janvier prochain, mais des institutions qui fonctionnent, des institutions communautaires où on décide en commun de règles communes s'appliquant aux services financiers et aux établissements financiers, un système qui ne repose pas sur le bon vouloir des États et surtout pas un système qui donne des droits de veto à des États membres qui, manifestement, ne veulent absolument pas de supervision financière. Donc, nous voulons bien faire des compromis, mais pas nous compromettre avec des personnes qui, en fait, ne veulent pas aboutir.